Acum câțiva ani făcea eforturi și progrese foarte mari.

Sunt foarte multe lucruri care nu sunt în ordine în Moldova vorbim despre statul de drept, despre corupție, despre foarte multe lucruri care nu fac din Moldova un stat care să poată să fie stat candidat.

De aceea, eu cred că trebuie să continuăm această politică. E adevărat, în cazul unor astfel de state, după părerea mea, există o singură posibilitate condiții, apoi îndeplinirea acestor condiții și apoi banii.